sem þarf miklu lengri tíma en hér er gefinn til að ræða en ég vil benda á það í þessu sambandi að þegar samfylkingarþingmenn og forustumenn samfylkingarinnar hófu þessa umræðu þá var algjörlega ljóst jafn dagljóst eins og háttvirtur þingmaður talaði um að það hefði verið ljóst að við þyrftum að leita aðstoðar þá var algjörlega ljóst að það var ekki eining um þessa stefnu innan ríkisstjórnarinnar þess vegna er það mjög sérkennileg stefna í ríkisstjórnarsamstarfi og okkur sem erum í stjórnarandstöðu við getum kært okkur kollótt hvunndags en þegar þjóðarhagsmunir eru í húfi eins og hér þá getum við ekki setið þegjandi undir því að samstarf innan ríkisstjórnar sé með þessum hætti og ráðherrar fjármála þurfi að sitja við samningaborð fyrir vestan haf og sitja á meðan undir glósum frá sínum samstarfsflokki hér heima það er það sem ég kalla óþjóðholla hegðun og skemmdi stórlega fyrir